frú forseti hér stóð málþófsdrottning síðasta kjörtímabils háttvirtur þingmaður vigdís hauksdóttir áðan og lýsti mikilli vandlætingu yfir því sem hún kallar málþóf hér í þessum þingsal hér fyrir utan húsið standa núna tugir öryrkja og eru að minna með hljóðri viðveru sinni þennan þingheim á ábyrgð sína gagnvart afgreiðslu fjárlaganna meðal annars og þótt það nú væri að við ræddum fjárlögin að minnsta kosti til miðnættis en það er fráleitt að ætla að halda því fram að við séum hér í málþófi þegar við erum að ræða ráðstöfun ríkisfjármuna upp á sex hundruð til sjö hundruð milljarða króna ríkisfjárlög sem skilað var nú í fyrstu atrennu með tuttugu milljarða afgangi sem eru nú orðnir fimmtán milljarðar við eigum ýmislegt aflögu en þessi ríkisstjórn er ekki tilbúin

aftur frá sama tíma og við erum sjálf að taka við okkar leiðréttingum sex milljarðar